W dyskusji, która prowadzimy, chcę zapytać o wpływ kryzysu na implementację dyrektywy w krajach unijnych. W moim kraju, w Polsce, pomimo kryzysu i trudności transformacyjnych udało się przygotować ustawę o działalności usługowej, która zakłada dużą liberalizację w rejestrowaniu i prowadzeniu działalności. W takich branżach jak rzemiosło, handel, turystyka, hotelarstwo ograniczenia są tylko wyjątkowe. Czynimy to w imię równych szans i ochrony zasady zdrowej konkurencji.

Chcę zapytać, jak wygląda ocena tych postanowień dzisiaj. Przyjęto wtedy, że w przyszłości będą prowadzone dalsze prace legislacyjne nad kwestią usług użyteczności publicznej.